Chcę bardzo podziękować za wszystko to, co do tej pory zostało zrobione, też za szczyty, które Pani organizowała, gdzie kolejne kraje deklarowały swoją pomoc przede wszystkim dla Syrii, ale też dla krajów, które ponoszą bezpośrednio skutki wojny w Syrii i że cały region jest zdestabilizowany. Ale pozwoli Pani, że uważam, że Unia Europejska powinna w tej chwili mieć jeszcze bardziej skonsolidowany plan działania. W szczególności też obok dyplomatycznych zabiegów, które są trudne plan finansowy, bardzo dokładny. Plan, który powinien dotyczyć nie tylko Jordanii, Libanu, ale przede wszystkim w tej chwili również Iraku. Dlatego, że w Iraku poszczególne państwa starają się pomagać, na przykład Węgrzy odbudowali miejscowość Telskuf.

8 milionów dolarów. Ja myślę, że są kolejne miejscowości, szczególnie w dolinie Niniwy, Baszika, Bartella, Batnaja, gdzie, jeśli ci ludzie mieliby gdzie wrócić z obozów, wróciliby natychmiast. Myślę, że destabilizacja musiałaby ustąpić, i przede wszystkim też musimy myśleć o tym, aby te konkretne projekty pokazały w hołdzie ojcom założycielom, że robimy tam bardzo konkretne rzeczy.